Señora presidenta, hace apenas diez días Galicia volvió a ser pasto de las llamas.

Se perdieron viviendas y negocios. Y, lo más trágico, se perdieron vidas humanas.

Lo fácil ahora es hablar de tramas que queman el monte, de incendiarios que se deben castigar, pero ese no es el problema de fondo. Galicia arrastra graves problemas que su Gobierno no enfrenta despoblación y abandono del medio rural, falta de ordenación territorial, errónea política forestal, falta de prevención. Lo que ocurrió en la terrible oleada de incendios del año 2006 es que veníamos de varios años de gobierno que miraron para otro lado en cuanto a la ordenación del territorio y política forestal.

Urge, por lo tanto, que los Gobiernos se tomen en serio las medidas integrales para combatir y prevenir los incendios y urge que se tomen medidas y se abandone la inacción frente al cambio climático. La Unión Europea también debe ser más beligerante para hacer frente al desafío del cambio climático, para reorientar sus políticas. Se debe reorientar el Fondo de Solidaridad para que sea efectivo a la hora de paliar las consecuencias del desastre causadas por el cambio climático.

El cambio climático no admite excusas.